Hvala lepa za besedo, predsednik. Ne bi se rad ponavljal nekatere razpravljavce, vendar naj povem, da če gremo delat temeljito analizo razlik med zakonom, ki ga je Desus vložil v proceduro, vemo, zakaj ni šel skozi, in današnjim predlogom zakona, je nekaj ključnih in bistvenih razlik. Seveda tukaj se nanašajo na preoblikovanje SDH-ja in pripojitvi KAD-a in družbe za soupravljanje. Gre se za akumulacijo, gre se za upravljanje. In seveda najbolj ključno pa je, da predlog, ki ga predlagajo, ni konsistenten tudi z devetinsedemdesetim členom Zakona o SDH-ju, ki govori, da bomo KAD preoblikovali k temu. Naj povem še to, da tudi v koalicijski pogodbi smo pripravljavci le-te sledili predlogu zakona, posameznim rešitvah, ki jih je pripravil Desus. In tako, dragi moji, naj povem, nikakor ne morem pristati na očitke, da ne znamo izračunati donos. V našem predlogu je ta bil izračunan in po akumulaciji, da bi se iz tega naslova v blagajno SPIZ-a, natekalo od šeststo petdeset, sedemsto milijonov. Kako pa vi veste, da je zakon, ki ga pripravlja, vlada, ena sama goljufija, res ne vem, ker niti v koaliciji ga še nismo videli. Da je Desus največja cokla razvoja, res si ne vem odgovoriti. Pa bi predlagatelja vprašal, samo škoda, zakaj ste prepisali samo petinsedemdeset ali osemdeset procentov našega zakona, zakaj niste še tisto razliko in danes bi z veseljem dal glas za vaš zakon. Žal, ko nas pa karakterizirate, da smo največja cokla razvoja da je goljufija, vašega zakona ne morem podpreti.